Există acțiuni ale Uniunii Europene în acest sens, care vizează atât agricultura, adaptarea la schimbările climatice, împăduririle, cât și managementul resurselor marine și al zonelor de coastă și managementul apei. În 2006, s a înființat Fondul mondial pentru eficiență energetică și energii regenerabile, care vizează mobilizarea investițiilor private în proiecte de eficientizare energetică și de promovare a energiilor regenerabile în țările în curs de dezvoltare și în statele cu economie în tranziție.